á lögum númer fimmtíu og fimm nítján hundruð níutíu og eitt um þingsköp alþingis sú er hér stendur er eini flutningsmaðurinn að þessu máli og ég vona að það endurspegli ekki mikla andstöðu við málið af því að ég tel að hér sé um gríðarlega brýnt frumvarp að ræða sem muni hafa miklu jákvæðari afleiðingar í för með sér en menn gera sér grein fyrir þetta frumvarp gengur út á það að freista þess að breyta umræðuhefðinni á alþingi með því að gera umræðuna skilmerkilegri gera hana markvissari og í mörgum tilvikum styttri en nú er þetta frumvarp er ekki mikið að vöxtum en innihaldið er þeim mun merkilegra að mati flutningsmanns og mun ég nú virðulegur forseti lesa fyrstu greinina en frumvarpið er einungis tvær greinar fyrstu grein sem er innihaldsgrein og aðra grein gengur einungis út á það að láta lögin öðlast þegar gildi fyrsta greinin orðast svo með leyfi virðulegs forseta á eftir fjórðu málsgrein fimmtugustu og fimmtu grein kemur ný málsgrein sem orðast svo áður en umræða hefst um lagafrumvörp þingsályktunartillögur og skýrslur getur forseti gert tillögu um hve lengi umræðan skuli standa ræðutími einstakra þingmanna getur þá orðið styttri en greinir í áttugustu greinar við upphaf annar og þriðju umræðu um lagafrumvörp og síðari umræðu um þingsályktunartillögur skal tillaga forseta um hve lengi umræðan má standa taka mið af óskum nefnda um heildartíma umræðu eigi má takmarka ræðutíma við nokkra umræðu svo að hún standi skemur en þrjár klukkustundir alls tillögur forseta skulu umræðulaust bornar undir atkvæði og ræður afl atkvæða úrslitum í tillögu forseta um heildartíma umræðu skal skipta umræðutíma því sem næst að hálfu jafnt milli þingflokka og að hálfu skal hafa hliðsjón af því hve margir þingmenn eiga aðild að hverjum þingflokki en forseti ákveður ræðutíma þingmanna utan flokka ákvæði þessarar málsgreinar ná einnig til ræðutíma ráðherra tillögur forseta samkvæmt þessari málsgrein ná ekki til umræðna um frumvörp til fjárlaga og frumvörp til stjórnarskipunarlaga virðulegur forseti eins og hér heyrist gengur frumvarpið sem sagt út á það að þingið áætli umræðutíma í hverju máli fyrir fram umræðan megi þó alls ekki taka minni tíma en þrjár klukkustundir við hvert mál og það er ekki heimilt að takmarka umræðutíma við fjárlögin umræðu um fjárlagafrumvarpið né við umræður um breytingar á stjórnarskrá þá yrði ótakmarkaður ræðutími þetta frumvarp dettur nú ekki af himni ofan það er fyrirmynd að því og sú fyrirmynd er í norskum lögum á norðurlöndunum gilda almennt reglur um ræðutíma eins og hér en þær reglur eru stífari og menn virða þær frekar alla vega og í noregi gera menn þetta með þessum hætti og þess vegna legg ég það til hér líka ég lagði þetta frumvarp fram á síðasta þingi en það náðist ekki að mæla fyrir því af því að það kom seint fram en það var mikill hvati til þeirrar er hér stendur að leggja málið fram að upplifa hvaða umræðuhefð er hér á þinginu hefur verið og hefur ekki skánað hin seinni missiri því miður ég vona að okkur takist núna að snúa bökum saman um að samþykkja þetta frumvarp og ég byggi það á því að hér er mikið af nýju fólki innan dyra margir nýir háttvirtir þingmenn komnir til starfa og ég vona að þeir séu ekki sligaðir af hefðinni eins og kannski þeir sem eldri eru hér inni og séu tilbúnir til þess að taka þetta skref starfshættir alþingis hafa verið til umræðu og skoðunar meðal almennings á síðustu missirum sérstaklega í kjölfarið á bankahruninu og háttvirtir alþingismenn hafa látið þessa umræðu til sín taka og margir hafa kallað á virkari og nútímalegri vinnubrögð meðal annars í ljósi nýrrar reynslu af að sitja hér hinu háttvirta alþingi

hér á landi er umræðuhefðin hér innan dyra að mati flutningsmanns fyrir löngu orðin úrelt það er ekki reynt að áætla hvað hver umræða taki mikinn tíma hverju sinni miðað við eðli mála að mati flutningsmanns geta nefndir þingsins áætlað þær hafa getu til þess að áætla hvað mál þurfi mikinn tíma hér í seinni umræðum í þinginu annað og þriðja ef það eru lagafrumvörp og annarrar umræðu ef það er um þingsályktunartillögu r að ræða

tíma yrði þessu fyrirkomulagi komið á væri hægt halda utan um dagskrá þingsins og tímaáætlanir stæðust sú er hér stendur vill einnig benda á að um langt skeið hefur málþóf verið þekkt fyrirbæri hér á íslandi og það mátti lesa í umfjöllun dagblaðs fyrir stuttu síðan fyrr á árinu og þá var verið að fjalla um málþóf mig langar að lesa þetta virðulegur forseti hvað stóð í þessu dagblaði með leyfi virðulegs forseta nú hefst tilvitnunin málþóf er aldagömul aðferð til að stöðva mál og á rætur sínar að rekja til rómaveldis þó tíðkast það aðeins í örfáum löndum í dag og þekkist ekki hjá öðrum norðurlandaþjóðum

við erum að tíðka þau hér árið tvö þúsund og tíu og þessi kannast ekki margir hér inni við þetta það eru kannski margir eins og kató hér inni en auðvitað eigum við ekki að stunda þessi vinnubrögð þau tíðkuðust sextíu fyrir krist en við erum að tíðka þau árið tvö þúsund og tíu og þessi vinnubrögð tíðkast ekki á hinum norðurlöndunum ég hef reyndar heyrt að sumir segja að það hafi verið málþóf í einu máli í finnlandi fyrir einhverju síðan og það er þegar e s b aðildarviðræðurnar voru þar á dagskrá þá voru einhverjir þingmenn sem tóku upp á því að stunda málþóf í því máli og þótti ekki til mikils fagnaðar í samfélaginu þar almennt en alla vega þekkist málþóf ekki almennt á norðurlöndunum yfirleitt er það alltaf þannig að það er stjórnarandstaða hvers tíma sem stundar málþóf og oftast í aðdraganda þinghléa hvers árs ég vil nefna það virðulegi forseti að það eru engir íslenskir stjórnmálaflokkar undanskildir í þessu samhengi það eru allir undir bökum sökina seldir hér allt eftir því hvort þeir eru í stjórn eða stjórnarandstöðu hverju sinni rökin fyrir málþófinu eru þau að með því má skapa svokallaða samningsstöðu í lok hverrar þinglotu þannig að allir flokkar fái eitthvað fyrir sinn snúð þannig ná einstök mál einstakra flokka fram að ganga eða ekki og þegar um slíkt hefur samist leggst málþófið niður sumir hafa reynt að færa rök fyrir því að málþóf sé eðlilegur hluti af lýðræðinu því þannig verður meiri hlutinn neyddur til að taka tillit til minni hlutans ég minni á í þessu sambandi að málþóf er ekki stundað á norðurlöndunum almennt eru það ekki lýðræðisríki jú það eru lýðræðisríki þannig að málþófið er óþarfi ég tel að þessi rök vegi ekki mjög þungt og það séu líka rök fyrir því og megi færa þau að málþóf sé lýðræðinu heldur skaðlegra heldur en hitt því að málþóf grefur undan trausti á alþingi almennt og það er lýðræðinu ekki í hag margir þingmenn hafa þó fært þau rök fram að málþóf sé ein fárra leiða sem stjórnarandstaðan hefur til að hafa áhrif á gang mála á alþingi sérstaklega undir þinglok þótt færa megi slík rök fram telur sú er hér stendur rétt að breyta fyrirkomulaginu á ræðutíma þannig að málin fái eðlilegan umræðutíma en málþóf leggist þó af en til að koma til móts við þau sjónarmið að málþóf sé tæki stjórnarandstöðunnar til að hafa áhrif á gang mála og líka vegna þess að stjórnarandstaðan á alþingi íslendinga er í frekar veikri stöðu miðað við stöðu stjórnarandstöðu í öðrum norrænum þjóðþingum tel ég eðlilegt að samhliða þeirri breytingu á þingsköpum sem hér er lagt til að gera væri staða stjórnarandstöðunnar styrkt og hana mætti styrkja til dæmis með því að hluti formanna nefnda þingsins kæmi úr hennar röðum minni hluti þings gæti knúið á um að umdeild mál færu í þjóðaratkvæðagreiðslu og önnur slík atriði með því að styrkja þannig stöðu stjórnarandstöðunnar tel ég að það megi ná fram breiðari sátt um að skapa nýja og bætta umræðuhefð á alþingi þannig að það væri áætlað fyrir fram hve langan tíma einstök umræða tæki um hvert mál fyrir sig ég tel að umræðuhefðin hér sé mjög gamaldags hún er ekki í anda nútímalegra vinnubragða þar sem er unnið af vandvirkni og eftir vinnuáætlunum eins og ég gat um áðan hefur mjög mikil endurnýjun átt sér stað á alþingi og fjöldi nýrra þingmanna tekið þar sæti ég ætla að nefna tölur í þessu sambandi í síðustu kosningum varð endurnýjunin sú mesta frá upphafi og það var í fyrra það er nýbúið að endurnýja alþingi meira en nokkru sinni fyrr í kosningum tvö þúsund og níu voru kosnir tuttugu og sjö nýir þingmenn af sextíu og þrjú sem hér sitja þetta eru fjörutíu og þrjú prósent það nálgast það að við skiptum helmingnum út þetta er sögulegt og það er ástæða fyrir þessu það er að sjálfsögðu bankahrunið sem varð fólk vildi sjá nýja strauma hér inni að verulegu leyti með reynslu í bland tæplega helmingurinn eða fjörutíu og þrjú prósent eru nýir þingmenn í kosningunum tvö þúsund og sjö komu tuttugu og fjórir nýir þingmenn á þing og því hefur orðið meiri endurnýjun á alþingi á tveimur árum en nokkru sinni í sögunni fjörutíu og tveir þingmenn af sextíu og þrjú eða tveir þriðju hlutar þingsins hefur verið í tvö ár eða frá tvö þúsund og sjö í þrjú ár þessu eiga að fylgja ferskir vindar svona mikið af nýju ungu fólki sem fer inn hlýtur að segja okkur að hér er fólk sem vill sjá breytt vinnubrögð þetta eru einstaklingar sem hafa margir hverjir ung börn og fjölskyldu og sætta sig ekki lengur við þessi gömlu vinnubrögð sem eru hér að menn geti ekki áætlað umræðutíma vita varla hvað er á dagskrá á morgun og sitja hér undir innihaldslitlum ræðum í allt of miklum mæli ég vil líka nefna að konur hlutu bestu kosningu frá upphafi í síðustu kosningum og eru núna fjörutíu og þrjú prósent þingmanna glæsilegur árangur og ég tel að með öllum þessum nýju konum inni er líka grundvöllur fyrir því að taka góða umræðu um þessa umræðuhefð og fara út úr henni samþykkja nýsköp þannig að við takmörkum ræðutíma þannig að hann sé eðlilegur má fá vandaða umfjöllun en hann sé svona langur og menn séu að halda ræðu um ekki neitt í of miklum mæli þingmenn vilja geta undirbúið ræðurnar sínar fá tíma til þess þannig að þær verði góðar og innihaldsríkar þingmenn vilja líka geta sinnt öðrum störfum í kjördæmum í flokksstarfi og líka í fjölskyldulífi ef þetta á allt að vera unnt þarf að breyta um takt í flutningi á sínu máli ég tel sem sagt að núna sé tækifærið til að gera þessar breytingar ég vil líka nefna að almenningur er að nýta sér nýja tækni í miklu meiri mæli en áður var og það er upplýsingatæknin nú fylgist almenningur með því sem sagt er á þingi í meira mæli en áður í beinni útsendingu það er fjöldi manns að fylgjast með okkur núna ég er sannfærð um að almenningur sér líka þörfina á þessu að breyta umræðuhefðinni fólk nennir ekki að horfa á umræðu sem er innihaldslítil þar sem menn eru að endurtaka sí og æ sömu hlutina taka einn hring á innihald ræðu sinnar taka svo annan og þriðja og svo kemur rauða ljósið og þá er farið úr pontunni þetta sér að ég tel almenningur þannig að við eigum að fara út úr þessum vinnubrögðum mig langar líka virðulegur forseti að lesa stuttlega upp úr ræðu sem benedikt gröndal flutti nítján hundruð sjötíu og sex en þá var verið að tala um þingsköp alþingi það er svo merkilegt hann var að segja þar hluti virðulegi forseti sem eiga algerlega við daginn í dag og ég ætla að grípa niður þar sem hann talar í upphafi um þingskapaumræðuna sem þá var þá voru hér efri deild neðri deild og sameinað þing annað umhverfi og svo líka að lesa aðeins það sem hann sagði eins og hann kallaði ræðuflauminn en svona orðaði benedikt gröndal þáverandi háttvirtur þingmaður hlutina árið nítján hundruð sjötíu og sex tuttugasta október það er bara að nálgast þann dag núna virðulegur forseti vöxtur þjóðarinnar stöðug félagsleg umbrot og tæknibylting hafa á síðustu áratugum aukið til muna verkefni alþingi og kröfur þjóðarinnar til þess enda þótt kjördæmaskipan hafi verið breytt fyrir ekki löngu þingmönnum fjölgað aðstaða þeirra og launakjör hafa verið bætt til mikilla muna hafa litlar breytingar verið gerðar á starfsháttum þingsins sjálfs slíkar breytingar verður þingið þó að gera eins og önnur þjóðþing til að fylgjast með tímanum og forðast að tapa áhrifum og trausti með þjóðinni þetta frumvarp fjallar að nokkru um slík atriði en þó engan veginn öll þau atriði sem til greina kæmi að breyta í þingsköpum eða starfsháttum þingsins hér er benedikt gröndal og stendur í þeim sporum sem flutningsmaður eiginlega stendur í núna að kalla eftir breytingum á starfsháttum þingsins til að freista þess að fá meira traust hjá þjóðinni af því að sú er hér stendur telur að umræðuhefðin hér grafi undan því trausti og þingmenn voru meira eða minna í tveimur nefndum hver og sumir voru í sex nefndum fjórir þingmanna ár í sex nefndum þá voru þrjár allsherjarnefndir hérna auðvitað þurfti að breyta þessu þessu var reyndar breytt það er búið að gera ýmsar jákvæðar breytingar en ekki þá sem við erum að fjalla um hér og nú ætla ég grípa þar niður í ræðu benedikts gröndals þar sem hann fjallaði um ræðuflauminn eins og hann kallaði

á flestum löggjafarþingum lýðræðislanda í grannríkjum okkar hafa á síðustu árum varið eða margar breytingar á þingsköpum til að leysa þetta vandamál og draga þær undantekningarlaust úr ræðulengd og til að gera þingið starfhæf í flestum löndum eru mjög strangar takmarkanir á ræðulengd en hér er ekki farið inn á þá braut almennt heldur aðeins lögð til hagræðing á einum þætti þingstarfa svo fjallar hann um þann þátt þarna er benedikt gröndal árið nítján hundruð sjötíu og sex einmitt að koma inn á þá umræðu sem átti sér stað í þjóðþingum mjög víð um heim að vegna fjölgunar þingmála og þessara löngu ræðna og mörgu sem menn voru að halda voru þingin að verða óstarfhæf tíminn fór í ranga hluti menn voru að gera breytingar á ræðulengd og í undantekingartilvikum straumurinn var í þá átt að takmarka ræðulengdina ég vildi gjarnan koma þessu á framfæri hér virðulegi forseti til að sýna svolítið fram á það að við höfum að mínu mati setið eftir í þessu við höfum ekki tekið á þessu máli við höfum ekki þorað að gera það og meðan hér hafa verið haldnar innihaldslitlar ræður oft á tíðum að sjálfsögðu eru þær gjarnan alls ekki en margar hverjar þá hafa menn verið að nýta tímann í eitthvað annað en þetta tekur of mikinn tíma í þinginu þessar ræður og fyrir utan það erum við með fullt af starfsfólki sem þarf að sinna þessu hérna þetta er líka eyðsla á fjármunum í þinginu ég ætla að fjalla líka virðulegi forseti um ræðukónga þingsins það virðist einhvern veginn því miður hafa orðið tilefni fjölmiðla að fjalla um þá einstaklinga sem tala lengi og þeir hafa verið kallaðir ræðukóngar og það hefur þótt frekar eftirsóknarvert að vera ræðukóngur það þykir flott því miður einn stendur hér háttvirtur þingmaður pétur h blöndal og það stendur í morgunblaðinu núna þriðja júlí tvö þúsund og tíu ræðukóngurinn talaði alls í þrjátíu og tvær klukkustundir

ég tel reyndar að háttvirtur þingmaður pétur h blöndal tali oftast frekar stutt en talar ótrúlega oft og ég ætla ekki að gera miklar athugasemdir við það en það eru aðrir þingmenn sem hafa verið ræðukóngar líka og ég ætla að nefna einn í vi viðbót sem er kannski dæmi um hið gagnstæða sem hefur talað ótrúlega oft og ótrúlega lengi

þingsins og í morgunblaðinu sextánda júlí tvö þúsund og níu stendur steingrímur hefur talað oftast og mest og svo er farið yfir það komið tvö hundruð og þrjú sinnum í ræðustól talað samtals í ákveðinn tíma og svo framvegis og svo eru aðrir tilgreindir sem eru þar á eftir þessi hæstvirtur ráðherra á sínum tíma í stjórnarandstöðu sérstaklega talaði ótrúlega oft og ótrúlega lengi og var bara allur í málþófi hann sagðist vera í málþófi ég vil einnig geta þess að fjölmiðlarnir eru ekki einungis að fjalla um þá sem tala lengi þeir eru líka að tala um þá sem tala stutt og það er upplýst á síðum dagblaðanna hverjir tala minnst í fæstar mínútur hver vill vera í þeim hópi hvaða háttvirtur þingmaður vill vera riddari tala stutt nánast ekki neitt hefur ekkert til málanna að leggja þannig upplifist þetta og þannig upplifa þessir háttvirtir þingmenn það að vera listaðir upp með lítinn ræðutíma og eru jafnvel skammaðir heima í kjördæmi hvað ert þú að gera á þingi talar ekki neitt hefur ekkert að segja ertu ekki að berjast fyrir hagsmunum okkar og svo framvegis ég tel að þetta hafi verið mikill galli þegar þingið fór að upplýsa um þessar mínútur og klukkustundir og að fjölmiðlar fari að gera sér mat úr þessu með þessum hætti því miður þetta er líka enn ein ástæðan fyrir því að ég vil láta breyta umræðuhefðinni breyta ræðutímanum vegna þess að ég horfi upp á það nánast daglega og ég fullyrði nánast daglega að háttvirtir þingmenn fara upp í pontu halda ræður og eru að safna sér í sarpinn í ræðutímanum sínum vilja ekki vera fyrir neðan miðju í ræðulengdinni þegar það verður gefið upp í fjölmiðlum þeir vilja hafa haft eitthvað að segja og maður getur eftir þá reynslu sem maður hefur inni maður getur nánast sagt við sjálfan sig herra x eða frú x fer upp í ræðustól þetta er oftast herra x og ég ætla ekki að nefna nein nöfn þetta er oftast herra x þá getur maður örugglega sagt viðkomandi háttvirtur þingmaður mun örugglega tala þangað til rauða ljósið kemur örugglega og viti menn það stenst yfirleitt háttvirtur þingmaður fer í gegnum innihaldið sem hann ætlar að koma á framfæri ræðutíminn er ekki búinn hann fer yfir það aftur ræðutíminn er ekki enn búinn hann fer yfir það í þriðja sinn og maður situr hér og hugsar hefur viðkomandi ekkert betra við tímann að gera af hverju þarf maður að sitja undir þessu hvenær kemur að mér að koma því að sem ég vildi koma að helst í einhverju hnitmiðuðu máli tímanum væri betur farið öðruvísi við þurfum að taka á þessu virðulegur forseti til að koma okkur út úr þessu gömlu vinnubrögðum þessum gamaldags stíl og þurfum að fara að áætla ræðutímann fyrir fram ef einhver háttvirtur þingmaður er með betri

má vel vera að hægt sé að finna einhverja aðra aðferð og að láta nefndir koma svo með tillögur varðandi aðra og þriðju umræðu þannig er þetta gert í noregi og gert vel en það getur vel verið að við getum fundið aðra aðferð ég hef rætt þetta mál við norska þingmenn og spurt þá út í þeirra umræðuhefð og þeir eiga bágt með að skilja hvað ég er að fara þegar ég lýsi því hvernig þetta er hér að það eru

þeim finnst þetta mjög sérstakt ég er sannfærð um virðulegi forseti að ef þessi breyting nær fram að ganga þá verður niðurstaðan jákvæðari heldur en við höldum í dag menn munu koma upp með ræður sem hafa innihald eru örugglega rökfastar og að mínu mati ég trúi því að þær verði góðar og miklu betri en þær eru í dag þá munu menn þurfa að koma því sem þeir vilja segja á framfæri með hnitmiðuðum hætti en geta sleppt því að lesa upp úr de die eins og ég man að einn þingmaður gerði eina nóttina las bara heilu erlendu tímaritin upp algert rugl virðulegi forseti vonandi komumst við út úr þessu og vonandi hafa þingmenn bein til að þora að taka þetta skref og ég vona líka að stjórnarandstaðan í dag þó ég sé hluti af henni ég vona að stjórnarandstaðan í dag detti ekki niður í þá skotgröf að reyna að verja þetta kerfi sem er í dag